Podział społeczeństwa jest bardzo głęboki i sięga zarania historii tych narodów. Dyskryminacja i wykluczenie różnych grup społecznych jest zatem praktycznie powszechnie akceptowane. Indyjscy dalici, zwani potocznie niedotykalnymi, przynależą do najniższych kast. W konsekwencji żyją z dala od innych grup, z ograniczonym dostępem do usług, zatrudnienia, edukacji czy ziemi. Padają ofiarami fizycznych ataków i upokorzeń. W ostatnich miesiącach prowincje zamieszkiwane przez dalitów dotknęła fala wzmożonej przemocy, w tym gwałtów na kobietach i dzieciach.

Konstytucja niepodległych Indii wprowadziła zakaz dyskryminacji kastowej, wprowadzając zasadę równości szans w dostępie do usług publicznych, edukacji oraz zatrudnienia. Przepisy te istnieją na papierze, ale nie są w wystarczającym stopniu egzekwowane przez indyjskie władze.

Wierzę jednak, że Indie, jako kraj demokratyczny, będą w stanie poradzić sobie z tym problemem. Ponadto mam nadzieję, że inne kraje z tego regionu wezmą przykład z Indii i podejmą działania legislacyjne zmierzające do zakończenia dyskryminacji części własnego społeczeństwa.